fremst á dagskrá þessa fundar er liðurinn störf þingsins

en með breytingum á þingsköpum hefur nú tími til þess að ræða um störf þingsins verið lengdur úr tuttugu mínútum í þrjátíu mínútur en ræðutími er sá sami tvær mínútur tvisvar sinnum hjá hverjum háttvirtum þingmanni þessi dagskrárliður störf þingsins verður yfirleitt á dagskrá á þriðjudögum og miðvikudögum að jafnaði við upphaf fundar sú breyting verður á frá fyrra fyrirkomulagi að gert er ráð fyrir að háttvirtir þingmenn snúi máli sínu að forustumönnum innan þingsins formönnum þingflokka formönnum nefnda og svo framvegis en ekki að ráðherrum sérstaklega

þeim sem þeir beina máli sínu að en að öðru leyti er orðið frjálst og þingmenn verða settir á mælendaskrá eftir því sem þeir kveðja sér hljóðs í þingsalnum með hefðbundnum hætti

ráðherrum verður ekki varnað máls að sjálfsögðu undir þessum dagskrárlið en þeir standa ekki til andsvara eins og oft var áður